2015. Certo, il vertice dell'ONU è una preziosa occasione per rilanciare da subito, immediatamente, l'urgenza di decisioni incisive per una politica globale di lotta ai cambiamenti climatici. Dobbiamo dircelo, l'Unione europea ha sempre ricoperto un ruolo di leadership nelle politiche climatiche, un ruolo che dovrà essere ribadito dal nuovo pacchetto Clima 2030 e che mi auguro la nuova Commissione vorrà bene interpretare. Anche perché è vero quello che hanno detto molti interventi prima di me promuovere una società a basse emissioni non è solo la strada per coniugare la tutela dell'ambiente, ma anche per impostare e favorire nuove politiche industriali, per rilanciare la competitività delle nostre economie e anche per creare nuovi posti di lavoro.

Lo sforzo europeo da solo non basta, perché allora sì diventa un gioco a somma zero per l'Europa.